Destaco y reconozco la sensibilidad con que se acogieron las reivindicaciones canarias en la Comisión Europea y agradezco el trabajo realizado por la señora Malmström y su equipo, que han alcanzado un acuerdo que recoge todos los puntos críticos para evitar que la incorporación de Ecuador al Acuerdo Comercial con Colombia y Perú desestabilice esta industria europea. Traslado, también, la gratitud de las instituciones canarias —de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la propia Presidencia del Gobierno— por el éxito de este trabajo colectivo. Y finalizo expresando nuestro compromiso en nombre de Coalición Canaria y del gobierno que preside con la protección del sector primario de esta región ultraperiférica. Estamos aquí para recordar cada día la fragilidad en que viven estos productores frente a terceros países y para cooperar para que la Unión sea un marco útil de estabilidad, de apoyo, de impulso y de protección.